Monsieur le Président, vous avez tout à fait raison de procéder au vote.

Simplement, il faut savoir comment on doit voter. C'est tout ce que je voulais demander.